Warum reden wir hier in diesem Hause über diese Rechtsänderung in Russland? Weil wir leider feststellen müssen, dass es in der russischen Duma auch in diesem Fall keine Stimme, keine Lobby für die Schwachen in der Gesellschaft gibt.

Es ist auch ein Hinweis darauf, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Warum gibt es denn in der nächsten Lebensphase dann ein Komitee für Soldatenmütter in Russland?

Und ich glaube und fürchte, es soll allgemein die Sensibilität für Gewalt geschwächt werden, die Sensibilität dafür, dass man die Gesellschaft ja eigentlich in vielen Bereichen in den Lehrplänen, in den Übungen an Schulen militarisiert. Das alles ist aus meiner Sicht ein ganz böses Vorzeichen dafür, dass in dieser russischen Gesellschaft die gesamte Richtung nicht stimmt, und es beginnt mit den Kleinsten und Schwächsten in der Familie.